Pire, cette répression s'est faite avec l'aide de l'armée du grand voisin saoudien, dont on connaît le rôle néfaste, ailleurs.

On veut nous faire croire à un simple conflit ethnico religieux opposant l'élite sunnite à la majorité de la population chiite, oubliant que, derrière cela, il s'agit avant tout, comme en Tunisie, de revendications économiques et sociales. Pour autant, certains États membres n'ont pas rompu leurs relations économiques avec le Bahreïn, y compris en fournissant des armes et des outils de répression des manifestants, comme des gaz lacrymogènes et du matériel de contrôle des foules. Quand les clauses démocratie et droits de l'homme seront elles enfin respectées par l'Union européenne et par ses États membres? Quand interdira t elle ce type d'exportation? Ce serait pourtant le signe, Monsieur le Commissaire, que l'Union européenne est à la hauteur de son prix Nobel de la paix.